Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto l'opportunità di guidare la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea nello Zambia. Ne approfitto ancora una volta per ringraziare l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, per la fiducia accordatami. Non lo nego, abbiamo riscontrato alcune difficoltà nel processo elettorale, dettate dalla limitazione della libertà di espressione, dall'accesso ai media, dalla scarsa partecipazione delle donne, dal funzionamento della Corte costituzionale per i ricorsi. Tuttavia, il risultato è stato oggettivo, il presidente uscente ha riportato una stretta maggioranza sul candidato dell'opposizione.